Je neprípustné, aby sa opakovali také situácie, ako sme v nedávnej minulosti boli svedkami toho, že jedna bohatšia krajina, napríklad Taliansko, mala možnosť vo väčšej miere adoptovať deti z chudobnejšieho Rumunska. Určite, tak ako aj niektorí kolegovia už v tejto večernej hodine povedali, chudoba nemôže byť dostatočným dôvodom na to, aby sme zobrali dieťa z rodiny a umožnili medzinárodnú adopciu. A chcem veľmi zdôrazniť, aby sme v tejto situácii dávali veľký pozor, aby boli zachovávané nielen národné zákony, ale aj medzinárodné. Aby sa zabránilo riziku zneužívania, obchodovania a únosov detí.